Ik wil ook hulde brengen aan onze hulpdiensten en ordediensten. De aanslagen in Brussel op een steenworp van mijn kantoor en van mijn woonplaats hebben ons diep geschokt. Brussel is de stad waar ik mijn jeugd heb doorgebracht, Brussel zit in mijn binnenzak. Echte Brusselaars zijn open en tolerant, hebben gevoel voor humor en houden van het leven en daarom treft de terreur ons zo diep in ons hart en onze ziel. Ik weet dan ook heel goed, uit eerste hand, dat burgers ook op ons rekenen, zodat ze zich opnieuw veilig kunnen voelen. De Europese Unie kan door gerichte initiatieven inderdaad meerwaarde bieden. Wat mijn delegatie bijgevolg van dit Parlement verwacht is dat het ten volle steun verleent aan nuttige nieuwe wetgeving, zoals die inzake Europese passagiersgegevens. Dat dit dossier ondanks grote inspanningen van nationale overheden in dit huis geblokkeerd werd is jammer! Dat dit dossier zelfs na Parijs in dit huis werd tegengewerkt is schandelijk! Hoe ironisch is het dat sommigen hier oproepen tot een Europese FBI en dus tot een wijziging van verdragen mijnheer Verhofstadt is helaas al weg maar tegelijkertijd wetgevende voorstellen blokkeren die gericht zijn op informatie uitwisseling? En twijfel er niet aan Syriëstrijders, Europeanen keren op instructie van IS terug naar Europa om bloed te vergieten. Is het dan echt zoveel gevraagd de gebruikelijke dogma's en belangen opzij te schuiven, zodat die mensen niet langer door de mazen van het net glippen? Ik roep op om dit voorstel donderdag te steunen. Ik richt me tot de Raad bepaalde lidstaten zijn minder vlijtig bij het uitwisselen van informatie.